Myślę, że dyskusja nie powinna dotyczyć tego, czy ten program powinniśmy kontynuować, tylko tego, jak on powinien być w praktyce realizowany. Program ten nie jest substytucją i nie zastępuje roli i znaczenia pomocy krajowej. Jest on natomiast komplementarny, jest wyrazem solidarności i realizacji ideałów, które leżą u podstaw funkcjonowania Unii Europejskiej. Powinniśmy walczyć o zmniejszenie obszarów ubóstwa, ale iluzją jest marzenie, że zostanie ono zlikwidowane. Niestety czeka nas perspektywa wielkich problemów społecznych i Unia Europejska nie może i nie powinna z tego programu rezygnować. Trzeba też zauważyć, że organizacje charytatywne, nie bacząc na opieszałość instytucji, już w tym roku prowadzą działalność, zwłaszcza w warunkach tak trudnych, jak obecny kryzys.